Dziękuję bardzo.

Ktoś, kto brał udział w poprzedniej debacie, nie powinien być dyskryminowany ze względu na to, że chce brać udział w tej debacie.